Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l'adoption de la nouvelle politique de cohésion est un signal fort pour la croissance en Europe.

Il faut, bien sûr, continuer à soutenir les régions en retard en matière de développement, mais nous devons également prendre en compte les besoins spécifiques des régions avec un niveau de développement intermédiaire. La nouvelle catégorie de régions en transition, pour laquelle je me suis battu, va dans le sens d'une plus grande justice dans la répartition des aides. Cette catégorie offre en effet un soutien adapté aux régions qui ne sont ni très riches, ni trop pauvres. La nouvelle politique de cohésion sera également mieux ciblée grâce à la concentration thématique et aux conditionnalités. Nous devons passer d'une logique de guichets à une logique de projets, en privilégiant les investissements créateurs d'emplois et de croissance.

Il reste cependant un chantier important celui de la simplification des procédures. Beaucoup a déjà été fait au niveau européen pour faciliter le travail des bénéficiaires, mais nous savons que l'essentiel des lourdeurs administratives est imputable aux États membres. Ils doivent maintenant faire leur part de travail. À ce titre, je regrette la décision du gouvernement de mon pays la France de confier la gestion des Fonds structurels aux conseils régionaux plutôt qu'aux préfectures de régions. La tentation pourrait être forte de favoriser les territoires gouvernés par des amis politiques du pouvoir régional.